În legătură cu Elveția, nu există niciun argument legal pentru a impune aceste restricții doar pentru anumiți cetățeni europeni, din moment ce articolul 10 al acordului invocat de autoritățile elvețiene se referă la toți cetățenii UE, fără deosebire de naționalitate.

Suntem solidari cu toate statele membre cărora li se impun restricții de orice fel, însă vreau să subliniez că pentru cetățenii români și bulgari situația este mult mai grea.